torej, ja, mi pa smo praznovali, v eni turistični kmetiji na v Framu je moja mama je praznovala abrahama. In so potem s, sestro Martino mogle vse pripraviti, v bistvu smo ji, najprej smo ji izdelovale album s slikami pač, od njenega rojstva pa pač tako dalje, neki spomin, to je bilo tudi glavno presenečenje, za njo. Drugače pa sva, mogli tudi vso to okrasitev pač pripraviti, ne, pa, potem, neko pecivo smo naredile. V glavnem midve z Martino sva potem v bistvu bili glavni organizator, ki, ... barvno si je mama sama zbrala, to je pač bila edina stvar, ki nama je pač povedala, kar si želi, da bi bilo, čeprav se mi zdi, da si je tako vsak drugi dan premislila, kaj hoče imeti, ne, ampak pol enkrat te se ustalila na oranžno modri barvi, ne vem ti sicer, zakaj. pa potem izrazila je tudi željo, da bi imela hortenzije modre, ki jih potem nisva našle, tako da smo potem samo oranžne vrtnice v bistvu uspele najti. Ker hortenzije so v cvetličarni zelo drage, tako da ... pa ja, mislim, njej je bilo všeč, to je glavno, pač meni se je tudi zdela zanimiva kombinacija, ker niti, ni to, da bi bili, ne vem, to dve njeni najljubši barvi ali pa nekaj, ampak pač to je padlo na pamet v tistem trenutku, te pa pač sva s tem ... v bistvu sva, je moja mama že atu za petdesetletnico naredila en album. To je bilo pač, ne vem, mislim, da tri leta nazaj in se mi je zdelo, da bi ona si tudi kaj takega želela pa sva potem na podlagi tega dobile v bistvu idejo, da bi to naredile. slike pa sva, zbrale, nekaj nama je stric poslal, drugače pa sva pač imeli doma albume pa sem potem nekako na pamet v bistvu, ker mi noben ni bil v pomoč pri tem, da bi mi povedal, kdo, je na sliki, pa kdaj je to bilo, potem pa smo nekako, kako bi rekla, naključno pač probala po občutku sestaviti album pa je pol dejansko na koncu kar lepo uspelo, ja. Martina pa ji je narisala še pač neko sliko. Najprej sva mislili, da bi ji narisala vikend, ker pač to je zdaj od moje mame nova nov hobi, no, na neki način, da si vikend ureja, ampak sva se potem odločile, da ji bo še neki šopek rož narisala, tako da smo še ji to dali kot presenečenje. ja, zdaj pa se, se je odločila, da bo šla sociologijo študirat, najbrž v Mariboru, ja. Ne, saj je bilo, ja saj, pač njen problem v glavnem je to, da ne ve, kaj pričakovati, tudi če, saj si je pogledala potem, ne, pač ene stvari, pa tako, ampak mislim, da je že v prvo kot prvo mislim, da je že v začetku bila tako odločena, da bo sociologijo šla, ker je pač po predmetu v šoli všeč, ne. In pač neke stvari, kot so recimo socialni pedagog ali pa kaj takega, to njim ni tako znano, da bi pač lahko sploh razumela, tudi če si prebere, da bi lahko razumela, kaj so, kaj pač pol delaš, pa kaj se učiš pa tako, ne. tako da se je potem po moje zaradi tega odločila za sociologijo. tako da, ja, drugače pač, ja, saj je bilo v pomoč, pa mi je bilo super, ampak mislim, da je ona že tako od začetka bila, ja. Odločena, ja. pač saj to je, pa pač ona je že v bistvu, ona pač sodi študij na podlagi tega, kaj v šoli se učijo pa kaj je njej v šoli zanimivo, ne. In pač ne vem, ne zna si verjetno predstavljati, da bo pa študij sociologije vseeno precej drugačen od tega, kaj se oni učijo, ne. Tako da sem razmišljala, da bi mogoče Žan, kaj povedal, ko tudi, sociologijo študira. Pa še nismo prišli sicer do tega. ja pač saj to smo se v bistvu že nekaj pogovarjale, pač povedala sem ji, kaj, si on želi, da bi, kje bi se on rad zaposlil, ampak on bi se pač rad zaposlil kot pedagog pač na eni izmed šol, katerikoli pač, no, kot učitelj sociologije, ona pa mislim, da si tega ne tako ful želi, pač ona bi pa bolj šla ravno v to socialno delo na neki način. ampak ja pač, koliko jaz poznam, ta študij sociologije, koliko pač vem od njega, se mi zdi, da je to kar, to dvoje si kar različno, no. Tisto je, tako, ne vem, občutek imam, da je to študij sociologije bolj tako, bolj teoretično, na splošno že, tak bolj teoretični študij, ki pač se ukvarja s problematiko politično, ekološko pač tako. socialno delo pa je bolj usmerjeno, ne vem, na pomoč ljudem v socialni stiski, pač saj je povezano drug z drugim valjda, ampak ne vem, če je si pa tako fejst podobno, ampak se pa, kolikor jaz vem, se pa vseeno lahko zaposliš kot, socialni delavec, ker pa je en, znanec tudi, ki je študiral, diplomiral iz sociologije pa je se zaposlil v tem azilu za brezdomce. Ja, saj to je res, saj v bistvu zdaj so še ji vedno vse opcije odprte, tako da bo že videla, saj mislim, je dovolj, velika in zrela, da se bo, bo videla, kaj ji bo pasalo. Pač to sem jo jaz tudi že dostikrat hotela vprašati, ampak se mi zdi, da je to neka, ne vem, da, koliko jaz razumem, čeprav mi ni nikoli tega direktno povedala, je bolj, problem v tem, da noče mešati službe s hobijem, pa tudi to, da ni bila čisto prepričana, in ji tudi jaz nisem znala dejansko povedati, oziroma strah jo je, da karkoli bi šla študirat, v likovni smeri ali pa pač v umetnostni smeri umetnosti, da ne bi dobila službe si ... Ena možnost, ki pa je meni padla na pamet, pa je bila pač učitelj likovne vzgoje ali pa profesor likovne vzgoje ali pa likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine, ampak tega si pač ona ne želi. Drugače pač biti pa neki profesionalni umetnik ali kakorkoli pa imam jaz občutek vsaj, da je precej težko uspeti na tak način, no, tako da to je njen problem. V glavnem, da pač ne bi ne ve, če bi lahko se profesionalno ukvarjala s pač umetnostjo, ker jo je strah, da ne bi dobila zaslužka, no. Saj to je v bistvu dobra poanta pa zdaj tako razmišljam, da mogoče je tudi to, da pač, če si ti neki umetnik, se mi zdi, da pač, pa dobro saj to je verjetno v vsakem poklicu, ampak če si umetnik, verjetno te taka služba, kot je biti profesor, ne bi samo to, da bi te samo to lahko izpopolnjevalo, kar pač itak vsako leto delaš isto z z novimi učenci in pač ne vem, na kak način bi se lahko pol še izražal sploh, ne vem, umetniške duše, ne, ki se pač morajo na neki način izražati, dobro, če pa v prostem času rišeš, ampak ti pa to potem vseeno ne nekega zaslužka prinese, ne. Drugače pa, kar se pa tiče tega, kaj si rekla, da te ne, učenci ali pa dijaki resno jemljejo, pač ali pa na splošno, v poklicu, se mi zdi vseeno mogoče likovna vzgoja ali pa dobro, v srednji šoli, likovna umetnost, en bi lahko učenci, dijaki to izkoristili kot en dober način, da se tisto eno uro pač sproščajo pa sami nekako likovno izražajo, ne, recimo, po celem dnevu nekih drugih predmetov, ki jih pač verjetno dijaki dojemajo kot nekaj prisilnega, da morajo početi, ne, pol bi pa lahko mogoče, ne vem, zadnja ura likovne umetnosti ... Saj to je dejansko dobra ideja pač, dejansko nisem še nikoli vprašala, če je o tem razmišljala, da bi mogoče to, to šla, je pa res, da je, zdaj začela tudi digitalno pač risati, ker je dobila, to neko tablico to, pač kjer lahko rišeš pa se ti potem na računalniku, prikazuje, to je dobila za rojstni dan pa zdaj kar dosti riše na tem, tako da mogoče bi lahko, ne vem, če se že njej ni porodila ta misel, da bi ji jaz pač predlagala, da bi mogoče lahko kaj takega, ampak je pa tudi res, ne, da je ona ful nesamozavestna v svoje umetnine in to in pač vedno, karkoli nariše, noče pokazati pa vedno stran vrže ali pa, jo je sram pokazati, ker recimo to, kar sem prej rekla, ne, da je pač ni, vikenda prej narisala, za mamo, pač ni mi hotela niti pokazati osnutka, ki ga je narisala, ker ji je pač bilo nerodno, ker je bila prepričana, da, je slabo. Pa tudi karkoli nariše, je ful tako sramežljiva, tudi če se njej zdi, recimo, da nekaj nariše, pa se njej zdi dobro, ful noče pokazati tega, da je, da se njej zdi dobro, in potem tako previdno pokaže, ne, če je, če je ponosna na svoje delo, ful previdno pokaže, ni tako: "O, glej, kaj sem narisala, ne," če pa ni zadovoljna s svojim delom, pa ga pa niti noče pokazati, tako da tudi to je en problem, da je pač precej nesamozavestna v to, kaj, da rada riše pa da je očitno to zelo sproščujoče, pa prostočasna aktivnost, ki je fajn, ampak da pač ne, ne, ne zaveda se svojega talenta, čisto, tako kot toliko, kako ga ima. Pa še to sem, samo to bi še rekla, da recimo zdaj mi je že ene parkrat narisala nekaj, ali meni ali pa na splošno, in je bila ful presenečena, ko sem jaz rekla, da mi je pač všeč in dostikrat recimo kaj nariše, te pa ima v sobi kar na mizi dano pa jo jaz vprašam, če si lahko jaz to vzamem pa si doma obesim, ne, pa je ful presenečena, da si jaz to sploh želim, ker kaj bom potem zdaj jaz imela to na steni, ne. in zadnjič, ko ste prišli vi k meni na obisk, se je prav sekirala, zakaj zdaj imam jaz na steni njene slike, kaj boste vi rekli, moji prijatelji, ne. In smo tako pač lepe slike so, ne, ne se sekiraj. Mislim, načeloma ja, ampak veš, kako je delati na svojih bližnjih, ne, je vedno je vse pristransko pa pač ona je tudi zelo trmasta oseba in in, ne vem, ne vem, če bi to šlo skozi, mislim, ja, saj ji želim pomagati pa itak jo vedno pohvalim, pa če je, ne vem, dam svoj input, ne, ampak fora je, da če dam kritiko, je zelo hitro užaljena, če pa je dam pohvalo pa, ni ne verjame, tako da ne vem, kako bi se tega lotila, lahko pa mi daš kakšen predlog. Saj, pač delno to že tudi delam, ker recimo, za božič pa za svoj rojstni dan sem si pač od nje zaželela sliko in pač to sem si zdaj odločila, da bo to moja nova stvar, da bom pač od nje si vedno zaželela neko sliko, da bo pač nekaj narisala, ne, karkoli. tako da, ja, pa mislim, vedno jo pohvalim pa hočem jo spodbujati, ampak ne vem se tako kot sem rekla pač, ona, ne vem, vmes, ko se odloči, da nekaj ni v redu, že niti noče niti pokazati, ne, tako da pač ... o z obema skupaj si bila ali vsako posebej? pač jaz predlagam, glede na to, da si mi že povedala, da je ona že večkrat, kot ko sta vidve šli na sprehod, pač bila taka, da se je jokala pa da je govorila, kako ji je hudo. da je pač rečeš, ne, da, da ti je to že povedala in da jo razumeš in da verjameš, da je tako, kot ona pravi, ampak, da pač ti zdaj v tem trenutku ne moreš nič narediti, ker si v bistvu samo praktikantka oziroma prostovoljka, in da žal nisi pravi naslov za to. Da tvoja beseda pač, lahko daš to informacijo naprej, ampak ne moreš pa ji garantirati, da se bo kaj zgodilo, in da pač mogoče potem preusmeriš temo na nekaj bolj veselega, ne vem, na njenega fanta, ker rada govori o njem, ali pa, ne vem, o morju, o, ne vem, kaj kaj pač dobre stvari, ki se dogajajo, ne vem. Kako pogosto gre tam v tisto gostilno, ko ful rada gre, pa kaj saj že pač dogajalo, nekaj takega, pač v glavnem bolj pozitivne stvari, če bo pa začela pač izsiljevati ali pa še večkrat z nekimi takimi, kako bi rekla, ne pozabiti priti po mene pa takimi pač moreš postaviti neke meje, ker se mi zdi, da se to zna pri takih uporabnikih samo še stopnjevati, ki pač, ker pač ti uporabniki vseeno niso na ... tako visokem nivoju, da bi lahko neke stvari razumeli, in vseeno pa so sposobni te zmanipulirati, ne, da moraš tudi sama sebi neke meje postaviti, da pač ne pustiš, da te izkoristi ali pa zmanipulira, no, v narekovajih do te mere, da boš potem pa vsak dan mogla z njo hoditi na sprehod tudi te, ko ti ne bo. Zato, ker bo pač ona kao žalostna ali pa, prizadeta ali pa zdolgočasena, kakorkoli, ker tako ali tako kot sem rekla pač, saj ti si samo ena oseba in pač ne moreš vsak dan z njo hoditi, ker verjetno kot prostovoljka se ali pa kot praktikantka se odločiš, da ne boš samo z eno osebo delala, ampak z večimi osebami, mislim, da ji moraš dati vedeti, da pač tako kot tudi drugi uslužbenci tam ali pa psihologi, specialni pedagogi, kakorkoli, nimajo samo ene osebe na obravnavi, imajo več oseb, tako tudi ti ne moreš imeti samo ene osebe, ker pač tako je, in moreš tudi drugim dati priložnost in mogoče, če jo vprašaš, ne vem, če se ji zdi fer, da recimo, če bi ona bila na mestu koga drugega pa bi recimo gledala, kako se ti nonstop sprehajaš z Natašo recimo, z njo pa ne, kako bi se počutila in lahko mogoče rečeš, da se mogoče pa kdo drug tudi tako počuti, ko vidi, da se ena oseba samo z eno, enim uporabnikom nonstop sprehaja pa z njim ukvarja, z njim pa nikoli, ne. Saj to je res, ja, ali pa če pa že razume, pa se mi zdi, da razume mogoče za tisti trenutek ali pol pa pozabi na tako na na to, da je sploh kdo kaj to rekel, ne. Pač saj to, ja, ampak zdaj tako je, če boš ti samo še zadnji teden tukaj, pol pač se vdaš in ji dopustiš pa greš z njo na sprehod, kolikokrat hoče, če pa imaš namen še ostati ali pa oziroma še večkrat priti, pa se mi zdi vseeno potrebno, ker pač, če bi ti ti, ko si se pač odločila za prostovoljstvo, pa verjetno si ne želiš samo z eno in isto osebo delati, ne. In če boš prišla, ne vem, enkrat na teden, verjetno ne boš vsakič samo ene, samo Anice vzela, ne, ampak boš želela koga drugega, in se mi zdi, da to mogla pač povedati, ampak saj tako kot vsak, vsaka oseba težko prenaša slabe novice, pač bo mogla sprejeti, kaj se bo pa potem zgodilo pa ... Mogoče za, čeprav po eni strani pa mogoče bi bilo pa dobro za njo, da bi ali pa na splošno za zavod, da bi omogočili to, da pa ima nekdo res nekoga kot neke vrste ne osebno asistenco, ampak nekoga, ki je res samo za enega človeka zadolžen, ampak ne ne enako kot tista ključna oseba, ampak nekdo, ki se res samo z njo ukvarja, ne, in pol bi imela pač nekoga, ki bi res nonstop bil, pri njej. Pač recimo meni kot prostovoljki, ki si pač želi delati v zavodu kot prostovoljka, no, mi pač ne bi bilo tako fajn, da bi samo z eno in isto osebo, mislim, ne bi si tega želela, da bi nonstop z eno in isto osebo ... No, ampak saj tudi, če ne bi bila moški, se vseeno lahko ful naveže na tebe recimo, če bi bila ti tako, da bi bila res samo z njo in pol bi dejansko pač bilo spet to, ne, nonstop bi te izkoriščala, vedno več bi želela od tebe, da bi, ne vem, prišla vsak dan pa bila tri ure samo z njo, pa ... In kako pa ne bi, pa bi se jokala, pa kako je uboga, pa kako ji je dolgčas, ne, in pač že za ... Mislim, hočem reči, da tudi če ne bi bila moški, da bi se romantično zaljubila v tebe, bi vseeno lahko se preveč navezala na to idejo, da nekdo hodi k njej nonstop. Pa bi recimo bila ljubosumna, če bi komurkoli drugemu namenjala neko pozornost pa to, ne. Ker se mi že zdaj zdi pravzaprav čudno, da še zdaj ni nič kaj tako izrazila, da, bi bila ljubosumna, ker tudi z Metko hodita, večkrat na sprehod. Pač meni se zdi, da v bistvu se ti uporabniki sploh ne zavedajo, da to so ljudje v službi, ne, to niso ljudje, ki pridejo tja kratiti sami sebi čas, ne, da so to psihologi, specialni pedagogi, medicinske sestre, ki pač ne samo, da skrbijo še za iks število drugih oseb, ampak da pač je to njihovo delo, ne. Ni zdaj ne zdaj ne nazaj recimo, ta psihologinja, ko si rekla, ona hodi sem v službo, ona ne hodi sem, si kratiti časa, ker nima kaj drugega za delati. In že to, da ona njih pelje na pijačo v svojem službenem času, je neki privilegij, ki ga mnoge službe pač nimajo, ne. veš, kaj mislim, in ja pač težko, se mi zdi, pač to to je taka populacija, to so taki ljudje s posebnimi potrebami, ki pač tega verjetno ne bojo nikoli mogli razumeti in si to zapomniti.